V poslední době zkrachovalo v rychlém sledu několik leteckých společností.

Pokud by se nejednalo o stovky cestujících v destinacích, odkud návrat domů není nijak jednoduchý, nic zásadního by se nedělo. Čas od času mívají jednotlivé sektory průmyslu problémy a řešení se nakonec většinou najde. V tomto případě šlo o tisíce osob, často s malými dětmi, bez odpovídajících finančních prostředků.

Jde o kapitálovou přiměřenost a pojištění na návrat.